hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á íslandi með síðari breytingum svo sem kunnugt er virðulegi forseti þá hafa lög um endurgreiðslur á hluta kostnaðar vegna kvikmyndagerðar verið í gildi hér síðan árið nítján hundruð níutíu og níu var örlítið breytt árið tvö þúsund vegna umsagnar efta það er óhætt að segja að þetta ákvæði hafi laðað til sín mikla fjármuni mikla tæknilega þekkingu með því að erlendir kvikmyndaaðilar hafa komið hingað í vaxandi mæli til þess að framleiða og taka upp og gera kvikmyndir stuttar eða langar leiknar eða heimildamyndir og auglýsingamyndir þetta er orðin vaxandi atvinnugrein og er talið að einungis á árinu tvö þúsund og fimm hafi velta þessa iðnaðar verið um þrír milljarðar króna margfeldisáhrif af þessum iðnaði eru talin veruleg þannig er talið að ein króna lögð í kvikmyndaiðnaðinn skili tveimur komma fimm krónum í margfeldisáhrif það tengist þessu alls lags þjónusta störf fyrir tæknifólk þjónustufólk matsölur gisting og þar fram eftir götunum þar að auki er talið að um níu hundruð manns hafi starfað við þennan iðnað árið tvö þúsund og fimm nú var þetta ákvæði um það bil að renna út og samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir því að framlengja það til ársins tvö þúsund og ellefu þá mun háttvirtu alþingi væntanlega taka málið til endurskoðunar að nýju í framsöguræðu hæstvirtur iðnaðarráðherra velti hann upp því að hækka endurgreiðsluhlutfallið úr tólf prósent í fjórtán prósent meðal annars rökstutt með því að nú hafa norðmenn viljað feta svipaðar slóðir iðnaðarnefnd háttvirtur tók þeirri áskorun afar vel og leggur til það er önnur meginbreytingin sem iðnaðarnefnd leggur til í sinni umfjöllun að endurgreiðsluhlutfallið verði hækkað úr tólf prósent í fjórtán prósent þá er önnur breyting sem nefndin leggur til sú að þeir sem hafa þegar sótt um endurgreiðslu að þeir geti verði þessi lög samþykkt og farið með hlutfallið úr tólf prósent í fjórtán prósent þá geta þeir hinir sömu endurnýjað umsókn sína og notið góðs af fjórtán prósent endurgreiðslu svo sem vænta má ríkir full samstaða um þetta ágæta mál innan háttvirtur iðnaðarnefndar og undir nefndarálitið rita allir viðstaddir nefndarmenn og áheyrnarfulltrúi tekur einnig undir þetta álit